Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica, kolegi, kolegice! Na področju priseljevanja in azila Slovenska nacionalna stranka meni, da bomo mi Slovenci morali zagotoviti popolnoma vse. Od njihovega prebivanja, denarja in ostalih pomoči, kajti vemo, da službe ne bodo hoteli vzeti, ker oni nočejo delati in se raje pripravljajo na boj, invazijo. Zavedati se moramo tudi njihovega načina razmišljanja, ki ne sovpada z našimi. Mi smo za mir in nenasilje ter si ne zatiskamo oči pred dejstvi, ki jih počnejo ti migranti. Vidi se, da smo Slovenci potomci hlapcev, ker se samo klanjamo in ne znamo reči ne! Ko je to treba, seveda. Tako migrantov pa še kar traja na subtilen in prikrit način. In če bi se naša ljuba vlada kaj bolj pogovarjala s tistimi policisti, ki delajo na meji in okoliškimi prebivalci, bi izvedela, da je zadeva drugačna, kot se prikazuje v javnosti. Saj veste kaj pravijo: kar se ne vidi, se ne ve. In dajmo si vsi skupaj zbrani znati naliti čistega vina brez prikritih mask. Po proračunu konta v letu dva osemnajst se tudi vidi, koliko smo porabili po posameznem migrantu. Na tem mestu zato apeliram na vas, da dajte nehati zavajati državljane Republike Slovenije in denar raje namenite Slovencem. Nam državljanom, našim otrokom, vnukom in ostalim rodovom za nami, če želite, da slovenski dvomilijonski narod ostane in se številčno poveča, vendar ne na račun migrantov. In da je denar za migrante, izbrisane in druge, za izgnance, to pa ne. To je pa sramota, veste. Ali pa boste čakali, da nobenega več ne bo, saj je povprečna starost izgnancev osemdeset let. Če gremo še dalje, je Zavod za zaposlovanje na začetku oktobra lanskega leta za zaposlitev triintridesetih migrantov oziroma brezposelnih azilantov ponujal sto petdeset tisoč evrov pomoči. Slednji je bil zagotovljen v državnem proračunu, vendar pa mi vemo, da gre vse to iz našega davkoplačevalskega denarja. Ponujajo jim usposabljanja, delo in še kaj bi lahko našteval. Naši ljudje, pridnih rok pa iz raznih mest raznih vzrokov ostajajo doma, ker jim migranti kradejo delovna mesta. Če gledamo z druge strani, je pa tudi prav tako. Če raznim firmam, podjetjem ni v interesu zaposliti Slovenca in ga pošteno plačati, pa naj delajo migranti in ostali priseljenci, ki so pripeljali, pripravljeni delati za minimalno plačo. Pa se moramo zavedati, da je Slovenec priden delavec in bolj produktiven kot kdo drug. Na koncu bi pa poudaril še to, da naj se raje najprej naučijo govoriti in pisati slovensko, ne pa da se mi trudimo po njihovo govoriti. In tudi tistih tri milijone za posvetovalni referendum si preračunajte, kam ste vse zdevali, pa noben ni o tem govoril. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ...